Er komt dan een land bij met 80 miljoen mensen en dat land gaat aanspraak maken op de Europese begroting, de Europese besluitvorming en de buitenlandse politiek.

De agenda van Erdoğan is die van een islamitische partij en ook op dat punt verschuift de balans als ze zouden toetreden. Er komen miljoenen mensen bij die de joods christelijke fundamenten van Europa helaas niet kennen en ook willen veranderen.